La possibile influenza di attori stranieri è molto seria ma non dobbiamo farci trascinare dall'emotività degli eventi come lo scandalo Facebook Cambridge Analytica. Dobbiamo invece essere obiettivi e agire non solo negli interessi dei 500 milioni di cittadini che qui rappresentiamo e, a mio avviso, dobbiamo ragionare su questi tre punti garantire la sicurezza, non cadere nella censura e puntare sull'istruzione. È giusto garantire la sicurezza online, ma considerare le elezioni tradizionali in cabine elettorali completamente sicure è solo una favola. Esistono infatti distorsioni come il voto di scambio, i finanziamenti occulti e non dati ai politici. Puntare il dito e pretendere un grado assoluto di sicurezza per le attività svolte online è inverosimile, poiché questo grado non esiste nemmeno nel mondo analogico. Questa ossessiva ricerca della sicurezza ad ogni costo ci porta al secondo punto, ovvero al rischio di censura e di limitazione della libertà di espressione. L'Unione europea ha tra i suoi valori fondanti lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali e un'eventuale limitazione della libertà di espressione è intollerabile. Serve pertanto molta cautela nelle risposte da fornire e non è imponendo nuove forme di controllo della rete, che peraltro verrebbero implementate da soggetti privati, che si garantisce la regolarità delle elezioni. Passando al terzo ed ultimo punto, credo che l'unica risposta da dare sia quella di promuovere politiche educative in grado di fornire ai cittadini gli strumenti necessari per sviluppare consapevolezza, spirito critico e senso civico. Senza istruzione non ci può essere consapevolezza e senza quest'ultima non ci può essere una reale partecipazione democratica. Da ultimo vorrei dare un consiglio non richiesto alla classe politica che oggi è al potere in Europa non vi illudete che implementando misure di bavaglio del web riuscirete a non perdere le prossime elezioni europee.